Ich denke, dieser Entschließungsantrag unterstreicht noch mal eindeutig, dass Handel natürlich auch für beide Seiten von Nutzen sein muss.

Diese Forderung sehe ich bei dem Antrag erfüllt, und deshalb habe ich zugestimmt und hoffe nun auch, dass die Verhandlungen erfolgreich verlaufen, dass ein sogenanntes Freihandelsabkommen nicht nur zu Lasten der Europäischen Union geht.